Spoštovana predsedujoča, hvala za dano besedo. Spoštovani minister, to, ko ste vi povedali, približno že vemo. Jaz vam bom zdaj recimo konkretno, prebral in na številke, ki mi jih je poslal en, ki pač, se ga direktno tičejo, plačevanje tega dohodka. In je napisal, da leta, dva tisoč šestnajst je za pristojbine za gozdne ceste, ki je bila v letu dva tisoč šestnajst odmerjena še na osnovi starega katastrskega dohodka, plačal približno sedemdeset evrov. Po novi osnovi katastrskega dohodka gozdnih zemljišč bo moral v letu dva tisoč dvajset pa plačati dvesto dvanajst evrov, to pomeni, trikratnik, bi rekel, tega, zneska. In sicer če pogledamo še določene številke zdaj vnaprej, je v letu dva tisoč šestnajst pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest znašala približno ena cela pet evra na hektar gozda, v letu dva tisoč dvajset bo pa po novih pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest, znašala štiri cela pet evra na hektar gozda, trikratnik, kot sem že omenil. Zdaj, kje tukaj najti rešitev. Ministrstvo za kmetijstvo bo verjetno se tukaj noter moglo vključiti, tudi skupaj z Ministrstvom za finance, kajti če ti izračuni, spoštovani minister, držijo, kot jih je meni, navedel, v tem pismu, je verjetno tukaj zdaj nekaj narobe. In jaz mislim, da je potrebno tukaj najti rešitev in da plačevanja pristojbin za gozdne ceste, ne vem, v višini, štiri cela pet evra na hektar gozda, se mi zdi, bi rekel, precej, previsoko, sploh v primerjavi, če primerjamo, kakšni zneski so se, plačevali v letu dva tisoč šestnajst. Če imate kakšno rešitev oziroma če na kakšen način razmišljate naprej in kakšno je, bi rekel, tukaj povezovanje z, Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo? Hvala.